Úsilie Komisie o zavedenie spoločných postupov udeľovania a odnímania jednotného štatútu azylu alebo doplnkovej ochrany prostredníctvom zlepšenej harmonizácie nástrojov azylového konania a zvýšenia jeho kvality v záujme zníženia počtu revidovaných rozhodnutí však naráža na viaceré námietky zo strany Rady Európskej únie, ako aj niektorých členských štátov. Som presvedčený, že názory Rady a členských štátov, ktoré azylové konanie v konečnom dôsledku realizujú, by mali byť pre nás smerodajné. A preto sa nazdávam, že ak nebudeme pri zmenách azylového systému pozorne počúvať ich pripomienky a rady, tak naša práca len ťažko prinesie očakávaný efekt.